L'Algérie s'est engagée nous le savons à respecter les droits humains fondamentaux en étant signataire de plusieurs traités internationaux, dont la déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour ne citer que ceux là. Le respect de la liberté d'expression et de manifestation sont donc garantis par la Constitution algérienne. Pourtant, des dizaines de personnalités sont actuellement en détention pour avoir simplement exprimé une option, sous le prétexte qu'ils porteraient atteinte à l'unité nationale. Des médias ont été mis sous pression et ont dû cesser leur activité, ainsi que des ONG. Par notre résolution, le Parlement européen exhorte les autorités algériennes à libérer tous les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion. Les droits humains et les libertés fondamentales que l'Algérie s'est engagée à respecter doivent être garantis, en particulier les libertés d'expression et de manifestation. L'Europe est amie de l'Algérie mais surtout amie de tous les Algériens et de toutes les Algériennes.